Es ist schon gesagt worden Burkina Faso war mal ein Land, wo die Religionen friedlich miteinander gelebt haben, und das ist heute nicht mehr so. Früher hat Religion keine Rolle gespielt ehrlicherweise heute spielt sie eine Rolle. Es geht dabei nicht nur darum, dass Christen von Dschihadisten verfolgt werden, sondern auch moderate Muslime sind Ziel von Anschlägen. Das zeigt, dass es eine Kultur, eine Situation gibt, wo die Menschen sich nicht mehr vertrauen, wo wir große Probleme im interreligiösen Dialog haben. Daher, meine sehr verehrten Damen und Herren, glaube ich, dass wir uns auf den Weg machen müssen, diese Region stärker zu unterstützen. Das hat etwas mit Perspektiven für die Menschen zu tun, damit sie sich nicht radikalisieren. Aber das hat auch etwas damit zu tun, dass wir militärische Unterstützung geben. Die Kollegin hat gerade gesagt Sicherheit hängt nicht von Soldaten ab. Doch, Sicherheit hängt auch von Soldaten ab.